Monsieur le Président, Messieurs les Commissaires, chers collègues, à mon tour, je voudrais commencer par saluer deux choses particulières. La première, c'est l'énorme travail dense et très intense de notre collègue, Artis Pabriks, sur ce rapport et, la deuxième, c'est l'aboutissement de ce travail en un temps record, de ce dossier qui, comme vous l'avez rappelé ce soir, était un dossier clé, un des rares dossiers dont nos concitoyens ont vraiment entendu parler et dont ils comprennent le sens très concret. La preuve est ici apportée que, lorsqu'il y a une volonté politique, lorsque l'Union européenne veut réagir et agir, s'adapter aux situations, même les plus redoutables, tel ce défi qui se présente à nous et qui risque de mettre en péril toute la construction européenne, elle sait être force de proposition et apporter des réponses adaptées à la situation telle qu'elle apparaît.

Rappelons ici que nous avons l'obligation fondamentale de sauver des vies humaines.

2015. Troisième point de nombreuses garanties en matière de droits fondamentaux et le renversement de la responsabilité claire de